Europa staat toch voor een evenwichtige ontwikkeling en voor een goede territoriale cohesie. De Brexit liet min of meer zien wat de gevolgen kunnen zijn van twee gescheiden werelden booming city Londen, achterblijvend platteland en haperende mijnbouw en industriegebieden. Deze mensen keerden zo'n EU de rug toe.

Versterk de keten van kennis, innovatie in producten en diensten in geheel Europa.